frú forseti ég vil taka undir þessa áskorun starfið í nefndinni hefur nú verið svona jæja brokkgengt á köflum en ég held að sé algjörlega hægt að leggja þetta niður fyrir okkur að ef við ætlum að ná þeim árangri að verða sammála eða ná lendingu sem við erum öll sátt við og við getum öll barist

þetta snýst mikið um meiri hluta og minni hluta og fólk setur sig í einhverjar stellingar en já ég tek þeirri áskorun fagnandi og vil líka vegna þess að bæði formaður og varaformaður háttvirtur viðskiptanefndar eru hérna

ekki að fara að keyra þessi mál sem öll eru brýn og við viljum öll koma af okkur ekki fara að keyra þau út núna í næstu viku þegar það liggur fyrir að það er önnur nefnd að skoða við erum ekki búin að lesa þessa skýrslu gerum okkur ekki lífið allt of flókið notum frekar tímann frekar til að undirbúa okkur lesa skýrsluna læra af henni og setja þau fingraför inn í lagasetninguna og lagabreytingarnar ég held að það væri árangursríkari